Izvolite. Hvala za besedo, gospod, podpredsednik. Spoštovani, zbor. kolega, magister Marko Pogačnik je včeraj v imenu poslanske skupine Slovenske demokratske stranke navedel podatek in ga danes tudi ponovil, da ima trenutna vlada dve celi in pol milijarde več, prihodkov kot v letu dva tisoč štirinajst. Mislim, da je, ta navedba rahlo zavajanje. Mislim, da bi dobili bolj realen podatek, če bi to primerjali z letom dva tisoč osem, se pravi z obdobjem pred krizo. Namreč, pred krizo smo imeli okrog triinšestdeset tisoč brezposelnih. V času krize je ta številka se, skoraj več kot podvojila. Sedaj, je število brezposelnih bistveno nižje. Ponovno se je razpolovilo, se pravi, da je več prihodkov v državnem proračunu. Poleg tega, smo imeli maja dva tisoč dvanajst tudi Zakon o, uravnoteženju javnih financ, ki ga je sprejela vlada Janeza Janše in takratni minister, za finance, doktor Šuštaršič. Takrat je recimo, udarilo po upokojencih. Skupni učinek je bil okrog šeststo triintrideset milijonov. Potem, v letu dva tisoč dvanajst je bilo teh učinkov tega zakona okrog tristo dvaintrideset milijonov. V letu dva tisoč trinajst štiristo devetinosemdeset milijonov in tako dalje in tako dalje. Udarilo je tudi po plačah javnih, uslužbencev. Prejemki upokojencev, kot sem rekel. Skupni učinki tega, zloglasnega zakona so bili več kot, milijarda, milijarda evrov. In udarilo je ravno, po tistih, kjer bi bilo najmanj, smiselno. Torej, ti podatki so, seveda, dva tisoč štirinajst in današnje dva tisoč devetnajst niso povsem realni. Recimo, tudi davčni prihodki so se v primerjavi z letom dva tisoč osem, če jih primerjamo z obdobjem tam okrog ZUJF-a znižali za osemsto devetnajst milijonov evrov. Pa davek od dohodka pravnih oseb se je zmanjšal iz, milijarde dvesto sedeminpetdeset, milijonov na petsto sedeminsedemdeset milijonov evrov. Tako da, kot rečeno, bi bolj realne podatke dobili, če bi primerjali, državne blagajne z letom pred krizo, ne pa z letom, dva tisoč štirinajst. Ampak, učinek te primerjave je bolj atraktiven. Hvala lepa. Hvala lepa.